Am votat în favoarea acestui raport, deoarece, în anul 2008, am fost cu toții martori ai influenței agențiilor internaționale de rating asupra economiei mondiale.

Consider benefică lansarea unei dezbateri care va permite expunerea punctelor de vedere diferite și va stabili cu o precizie mai mare rolul agențiilor de rating. Ele nu trebuie să se bucure de un statut special sau să influențeze în mod automat activitățile operatorilor economici și financiari. Ele trebuie să reprezinte o sursă de informații credibile, iar modalitatea de comunicare a lor nu trebuie să mai fie decisă în mod unilateral doar de către agențiile de rating.